hefur þessu ríkisstjórnarsamstarfi sjálfstæðisflokks og samfylkingar verið slitið og forseta verður væntanlega gerð grein fyrir því síðar í dag forsætisráðherra sagði að ástæðan fyrir því væri ekki málefnaleg ástæða heldur sú að samfylkingin gerði kröfu um forustu í ríkisstjórninni ég tel að þetta sé ekki alveg réttilega með farið af hálfu forsætisráðherra við viljum síst af öllu lasta hann og hans orð það var samt ekki rétt með farið ástæðan fyrir því að þetta stjórnarsamstarf gengur ekki lengur er sú að það er mjög mikilvægt við þær aðstæður sem uppi eru í samfélaginu núna að það sé í fyrsta lagi öflug verkstjórn það sé öflug aðgerðaáætlun það sé traust og trúverðugleiki á ríkisstjórninni og þó að ríkisstjórnin hafi í haust gert mjög marga hluti vel og í rauninni kraftaverk að hér við það efnahagshrun sem þá varð og bankahrun skyldi vera starfandi bankar í landinu greiðslumiðlun skyldi virka þar sem hægt var að greiða fyrir vörur og lyf og alla hluti sem margir höfðu spáð að mundi ekki takast allt þetta tókst en aðgerðir í þágu heimilanna og ekki síst fyrirtækjanna í landinu hafa gengið of hægt á undanförnum mánuðum ég tel að samfylkingin hafi sýnt mikið langlundargeð við þessar aðstæður ýmislegt sem varðar breytingar

sem lýtur ekki síst að seðlabankanum og því að endurreisa traust á þessari æðstu stofnun efnahagsmála í landinu sem er seðlabankinn hefur mistekist

vísa henni inn í framtíðina með hugmyndum um hugsanlegar lagabreytingar þetta þarf að gerast núna svo tel ég líka að öflugt verkstjórnarvald þurfi inn í ríkisstjórnina við þær aðstæður sem núna eru meðal annars vegna minna eigin veikinda og forsætisráðherra tel ég að eðlilegt væri að við tvö mundum stíga til hliðar taka okkur leyfi í mánuð eða tvo og ég tel að sá þingmaður sem hefur hvað mesta reynslu mestan trúverðugleika og er hvað óumdeildastur meðal þjóðarinnar það er jóhanna sigurðardóttir ætti við þessar aðstæður að leiða ríkisstjórnina

fram að kosningum síðan getur þjóðin ákveður það hvernig hún vill haga hlutunum eftir kosningar hér er öflugur reyndur þingmaður og ráðherra sem gæti leitt þessa ríkisstjórn fram að kosningum til að vinna ákveðin tiltekin verk þau verk sem ég er að tala þar um er auðvitað efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins að fylgja henni fram það er að gera breytingar á stjórnarskránni sem varðar fullveldi og auðlindir þjóðarinnar það er að skipta um yfirstjórn seðlabanka íslands og breyta þar lögum það er að taka til varðandi erfiðleika heimilanna í landinu og stofna sérstakan bjargráðasjóð heimilanna til að standa straum af björgunaraðgerðum í þágu heimilanna það eru ákveðnar aðgerðir í þágu fyrirtækjanna og koma þeim til framkvæmda sem þegar hafa verið ákveðnar því við skulum ekki gleyma því að ríkisstjórnin afgreiddi fyrir áramót tólf aðgerðir í þágu fyrirtækja í

það er það sem við viljum tryggja samfylkingin að hér sé öflug pólitísk starfsstjórn undir tryggri forustu fram að kosningum þjóðin getur síðan tekið ákvörðun í kosningum hvernig hún vill sjá hlutunum best fyrir komið á nýju kjörtímabili þetta er ástæða fyrir því að þessi ríkisstjórn heldur ekki áfram hún snýst ekki um það að samfylkingin sem slík vilji leiða ríkisstjórnin heldur eð það sé öflug forusta fyrir henni það sé öflugur einstaklingur sem er traust og trúverðugleiki á þetta er okkar tillaga og okkar tilboð og því hefur verið hafnað það er auðvitað okkar að gera forseta íslands grein fyrir þessu og þingmanna síðan allra að sjá til þess að hér verði hvernig svo sem allt veltist og snýst öflug starfsstjórn